Nunca un civil se había sentado en el banquillo de una corte castrense. Ello significa que se está intensificando, una vez más, la represión en esa antigua colonia española. Si el silencio cómplice de la Unión Europea es dramático, más grave aún es el del Gobierno español, principal responsable, por abandono, de la situación actual que vive el Sáhara Occidental. Por eso, mi pregunta es muy directa, ¿es éste el régimen marroquí con el que queremos tener relaciones privilegiadas?